um grunnþjónustu heilbrigðiskerfisins það getur enginn velkst í vafa um að það er sameiginleg hugsjón flestra ef ekki allra þingmanna það sem okkur greinir hins vegar á um eru leiðirnar að þessu markmiði okkar sérstaklega í því ástandi sem nú ríkir vissulega er mikilvægt að stöðug stefnumótunarvinna sé í gangi í ráðuneytinu og að þar starfi mjög færir sérfræðingar sem búa yfir gríðarlegri reynslu og þekkingu á sínu sviði hins vegar er ljóst að stefnan sjálf og ramminn sem þessari vinnu er settur á að koma frá alþingi við þurfum sjálf að taka erfiðustu ákvarðanirnar og við þurfum að ákveða hvers konar heilbrigðisþjónustu við viljum bjóða upp á og hverju við höfum ekki efni á svo er embættismanna og sérfræðinga í ráðuneyti og stofnunum að útfæra þá stefnu það er gott að heyra að hæstvirtur heilbrigðisráðherra hefur tekið upp skipulagsbreytingar hæstvirtur fyrrverandi ráðherra þá er sérstaklega ánægjulegt að heyra að endurskoðun þeirra breytinga verður unnin í nánu samstarfi við stjórnendur og starfsfólk stofnananna sem um ræðir bent hefur verið á að heilbrigðisþjónustan er fyrir almenning en ekki fyrir starfsfólk en við verðum að treysta því að starfsfólk þessara stofnana vinni að skipulagsbreytingum með hagsmuni almennings að leiðarljósi enda eru það þeir sem eru í stöðugum samskiptum við notendur þjónustunnar og bera mest skynbragð á þarfir þeirra þó er ánægjulegast að heyra að hæstvirtur ráðherra ýtir ekki einhliða öllum tillögum forvera síns út af borðinu í þeim tillögum er margt gott enda hafa margir okkar færustu sérfræðinga komið að undirbúningi þeirra

slík handarbakavinna í málaflokki sem er jafnmikilvægur og þessi er aldrei til góðs

það þarf að leggja megináherslu á hlutverk nærþjónustu á borð við heilsugæslu hæstvirtur heilbrigðisráðherra ræddi sérstaklega hugmyndir sveitarfélaga um að yfirtaka hluta heilsugæslunnar vissulega eru margir kostir við að nærþjónustan færist í meira mæli til sveitarfélaganna en þar eru einnig margar hættur til að svo megi verða þarf að tryggja fjárhagslegan grundvöll heilsugæslunnar betur en gert var til dæmis þegar grunnskólarnir voru færðir til sveitarfélaganna það þarf að tryggja að ekki komi upp sú staða að þegar skórinn kreppir bendi sveitarstjórnarmenn og ráðherrar hver á annan og almenningur sitji uppi með verri þjónustu á hærra verði þá væri verr af stað farið en heima setið allar slíkar hugmyndir verður að vinna faglega og ekki má ana út í slík verkefni án þess að fjárhagslegur grunnur þeirra sé tryggður hitt er hins vegar alveg ljóst að heildarendurskoðun og forgangsröðun í heilbrigðiskerfinu er brýn og það verður allt að vera undir